Señor Presidente, el establecimiento del Sistema Europeo de Supervisión Financiera en 2010 fue un hito en el proceso de reforma financiera

Agradezco el trabajo del ponente, señor Giegold, y la cooperación del resto de los ponentes en esta revisión, que se realiza después de la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la AEVM y que, en mi opinión, debe orientarse hacia tres grandes direcciones. En primer lugar, mejorar la transparencia, la independencia y la eficacia del Sistema, mediante el acceso directo y el intercambio automático de información, sin duplicidades, a través de la independencia presupuestaria, el reforzamiento del papel del presidente, la posibilidad de delegación ejecutiva y el perfeccionamiento de los grupos de partes interesadas. En segundo lugar, fortalecer el mandato con nuevas previsiones sobre transparencia y gobierno corporativo de las instituciones financieras y protección del consumidor, también reforzando la iniciativa en materia de mediación y control legislativo. En tercer lugar, contribuir a reforzar la supervisión y la gobernanza económica europea, estableciendo la igualdad de los miembros del Sistema tras la integración en el mecanismo único de supervisión y posibilitando que las recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico se puedan dirigir al mecanismo único de supervisión y formar parte del Semestre Europeo.